Ze zijn opgesomd door de meeste collega's.

1,8 Het is duidelijk dat de lidstaten moeten optreden, dat er een actieplan moet komen, geleid door de Commissie, door mevrouw Georgieva.

En als dat dan niet gebeurt, dan is die minister politiek verantwoordelijk.